frú forseti ágætu tilheyrendur nær og fjær vorið hefur að sönnu verið kalt ekki síst um norðan og austanvert landið en það er samt með ólíkindum að það skuli hafa farið svona algjörlega fram hjá formanni sjálfstæðisflokksins að það er komið vor það er svartasta skammdegi og biturt frost í hans hugarranni þegar hann fer hér yfir svið þjóðmál ég hef það á tilfinningunni að hann fylgist ekki nógu vel með fréttum því að hann virðist hvergi sjá neitt sem hægt er að hugga sig við ég prentaði hérna að gamni mínu handa honum fjórar frá því í dag íbúðamarkaðurinn að taka við sér hagvöxtur tekinn við af samdrætti jákvæð teikn í fyrsta gjaldeyrisútboði seðlabankans ríkissjóður í startholum með dollarabréf ég gæti tekið einar tíu í viðbót bara að fréttavefunum í dag þar sem í raun og veru eru teikn á lofti um betri tíma og bjartari horfur fram undan háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson formaður framsóknarflokksins má þó eiga það að hann er sjálfum sér samkvæmur þegar hann kemur hér með töfrabrögðin sín það sem danir kalla tryllekunster því

en veruleikinn er auðvitað ekki svona hann er þannig að við urðum fyrir miklu áfalli hér gengu í garð miklir erfiðleikar og það eru engin töfrabrögð til sem láta það hverfa það þarf að vinna sig út úr því það kostar erfiði og úthald en það er að gerast þannig er það nú eru rúm tvö ár liðin síðan þessi ríkisstjórn tók við kjörtímabilið hálfnað og það eru tímamót samfylkingin og vinstri hreyfingin grænt framboð fengu skýrt umboð frá þjóðinni til þess að eða hana út úr þessum erfiðleikum

sem nokkuð er nú orðinn þekktur í landi hér hefur marga fjöruna sopið og víða komið að óbjörgulegu búi hjá ríkjum í miklum erfiðleikum

þegar sjálfstæðisflokkurinn kom til valda nítján hundruð níutíu og einn talaði hann mikið um fortíðarvanda og fékk hann þó í arf þjóðarsáttina og lægri verðbólgu en verið hafði um áratugaskeið hafi það verið fortíðarvandi sem sjálfstæðisflokkurinn tók við hvaða nafn á þá að gefa búinu sem hann skildi eftir sig það þarf alla vega eitthvað sterkara lýsingarorð en uppdigtaðan fortíðarvanda það er fullkomlega eðlilegt að við stöldrum við og spyrjum okkur eftir þessi tvö ár þegar kjörtímabilið er hálfnað og við stöndum á tímamótum bæði pólitískt og efnahagslega hver eru þau ég tel að tímamótin pólitískt séu þau að þessi ríkisstjórn stendur traustum fótum hafandi farið í gegnum einhverja erfiðustu tíma sem stjórnvöld á byggðu bóli hafa þurft að takast á við efnahagslegu tímamótin eru augljós þau eru það í morgun kom hagstofan út með spá um hagvöxt sem sýnir okkur og staðfestir að hagkerfið er tekið að vaxa einhverjar hæstu tölur á fyrsta ársfjórðungi sem við sjáum í evrópu gaman að bera það saman við málflutning stjórnarandstöðu sem hér sagði að skattlagningaræði ríkisstjórnarinnar mundi kæfa allt í fæðingu eða annarra þingmanna sem töldu að aðgerðir í ríkisfjármálum mundu dýpka kreppuna nýlega hækkaði efnahags og framfarastofnunin o e c d hagvaxtarspá sína fyrir ísland á sama tíma og hún því miður lækkað hagvaxtarspár velflestra annarra evrópuríkja þannig er það fasteignaverð hefur hækkað umtalsvert og veltan aukist mjög í maí síðastliðinn var þrjú hundruð níutíu og níu samningum um íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu þinglýst á móti hundrað níutíu og tvö á sama tíma í fyrra það er hundrað og átta prósent aukning er það hagkerfi á niðurleið aukin bílasala og nýskráningar bíla í janúar til maí voru nýskráðir tvö þúsund tvö hundruð bílar á

ferðaþjónustan í maímánuði síðastliðnum fóru þrjátíu og sjö þúsund tvö hundruð erlendir gestir frá landinu um leifsstöð og íslendingar eru á faraldsfæti í miklu ríkari mæli en fyrr er það eitthvað sem er á niðurleið nei væntingavísitala gallup fór upp um ellefu punkta í síðasta mánuði og hefur ekki mælst hærri síðan fyrir tvö þúsund og átta nema í tvo mánuði kortavelta hefur aukist umtalsvert og sendir sömu skilaboð í dag fengum við mjög góðar fréttir ekki glöddust þeir yfir því hér forkólfar stjórnarandstöðunnar að ráðgjöf hafrannsóknastofnunar teiknar til þess að þorskafli verði aukinn um sautján þúsund tonn á næsta fiskveiðiári það eru sjö og hálft til átta milljarðar í viðbót í þjóðarbúið samfara góðum horfum um loðnuvertíð og ágætis horfum um að við fáum mikil verðmæti í gegnum manneldisvinnslu á makríl í sumar má gera sér góðar vonir að verðmæti úr sjávarfangi fari vaxandi á síðustu mánuðum þessa árs og hinu næsta það hefur náðst mikill árangur í ríkisfjármálum skuldatryggingarálag á ísland fór í dag niður fyrir tvö hundruð punkta það er lægsta gildi sem við höfum séð síðan tvö þúsund og sjö er þetta allt saman ómögulegt háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson er þetta ekki til að gleðjast yfir háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson kjarasamningarnir sem hvorugur forkólfur stjórnarandstöðunnar nefndi á nafn eru auðvitað stórtíðindi og mjög gleðileg ef við náum hér að bæta kaupmátt og sérstaklega hinna lægst launuðu og ríkið jafnar það í gegnum bætur almannatrygginga og atvinnuleysis umtalsverða kjarabót tekjulægstu hópar samfélagsins þeir munu vissulega taka í hjá ríkissjóði en það er gleðiefni að takast á við það vegna þess að kjarabæturnar koma til þeirra hópa samfélagsins sem hafa mest þörf fyrir það skuldir ríkissjóðs eru að staðnæmast við mun lægra hlutfall en við töldum fyrir tveimur árum síðan hreinar nettóskuldir eru rúmlega fjörutíu prósent af vergri þjóðarframleiðslu og brúttóskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum eru áttatíu komma fimm prósent það er akkúrat meðaltal skulda ríkissjóða í evrópu það er nú ekki verra en það hvað segja menn um þetta eru þetta vondar fréttir sjávarútvegsmálin hafa eðlilega verið mikið til umræðu

það er alveg á hreinu að núverandi stjórnarflokkar hafa skýrt lýðræðislegt umboð og stuðning þjóðarinnar til þess að reyna að ná fram breytingum á því kerfi sem mikið ósætti hefur verið um það eru hlutir í því kerfi sem við viljum ekki og engin samstaða verður nokkuð tíma um við þurfum í fyrsta lagi að koma því á hreint að þetta sé sameign þjóðarinnar sem auðlind við viljum ekki horfa áfram upp á það að einstakir aðilar geti fénýtt aðgang sinn að þessari sameiginlegu auðlind og farið út úr greininni með stórar fjárhæðir og skilið þá sem eftir eru starfandi þar eftir með meiri skuldir til að standa undir við viljum heldur ekki að menn geti fénýtt þennan tímabundna aðgang sinn þannig að aðrir þurfi að hafa fyrir því að veiða þeirra kvóta en við viljum skapa sjávarútvegi traust og góð rekstrarskilyrði búa vel að okkar sjómönnum við viljum tryggja byggðunum meira öryggi en í núverandi kerfi því að það verður aldrei samfélagsleg sátt um það á íslandi að fótunum sé reglubundið kippt undan einhverri sjávarbyggð þar sem fólk hefur sett sig niður byggt sín hús og bundið sínar rætur og það verður ekki þannig og á þessu þarf að taka frumvörpin sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur lagt fram fela í sér farveg til að leysa þessi mál þau eru grundvölluð á niðurstöðu sáttanefndar að við göngum frá málinu með nýtingarsamningum til afmarkaðs tíma og síðan hliðarráðstöfunum í pottum eða öðru kerfi við þurfum hins vegar að ræða rökræða og eftir atvikum takast á um útfærslur í þeim efnum hvar liggja hófssamleg mörk í formi veiðigjalds tímalengdar samninga hlutfalls yfir í potta og svo framvegis það er úrlausnarefni til að lenda og við eigum að líta á það sem stóra sameiginlega áskorun sem þjóð að leysa þetta mál og reyna að láta þessum illdeilum sem staðið hafa hátt í þrjá áratugi linna það er hægt og það er farvegur fyrir það í þessum frumvörpum umræðan um stjórnmál á íslandi er athyglisverð og þjóðmál hún er dálítið tvískipt annars vegar og fullkomlega eðlilega ræðum við erfiðleikana sem við erum að kljást við og þeir eru til staðar og það er nóg af þeim og það er enginn vandi að fjalla um það með gagnrýnum hætti hitt er verra þegar ákveðin öfl einbeita kröftum sínum að því að rífa líka niður það sem gengur vel og þar sem við erum að ná miklum árangri og brjóta okkur þannig niður við erum engu nær með slíku það eru að vísu að mestu leyti gamlir geðillir fauskar fyrrverandi þetta og fyrrverandi hitt sem skrifa og tala á þeim nótum við skulum ekki gera þann málflutning að veganesti okkar inn í sumarið við þurfum á bjartsýni og kjarki og trú á framtíðina að halda og það er engin ástæða til annars ísland hefur allt sem þarf við erum ung vel menntuð þjóð og eigum sterkt lífeyrissjóðakerfi þannig að aldurssamsetning okkar og lífeyrismál eru í góðum horfum til frambúðar við eigum mat við eigum orku við eigum vatn við eigum landrými við eigum öll þau gæði sem mannkynið mun mest þurfa á að halda á komandi áratugum það